um klukkan tvö í dag að loknum störfum þingsins fer fram umræða utan dagskrár um sóknarfæri í heilbrigðisþjónustu málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðlaugur þór þórðarson heilbrigðisráðherra álfheiður ingadóttir verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í hálfa klukkustund